Elfogadhatatlan helyzetet idézett elő Oroszország a Krím félszigeten a krími tatár közösség elleni szisztematikus támadásokkal, a kisebbségi közösség alapvető jogainak súlyos megsértésével, a Medzslisz betiltásával és az ukrán iskolák bezárásával. Annál is inkább érthetetlen ez az orosz politika, mivel Ukrajnán éppen az ottani orosz kisebbség elleni jogsértéseket, az orosz anyanyelvű kisebbség nyelvi jogainak semmibe vételét kérték számon. Most azt látjuk, hogy egy nagy ország számára csak a sajátjai a fontosak és ugyanazokat az alapelveket, amelyek betartását számon kéri másokon, saját magára már nem tartja érvényesnek és kötelezőnek. Fontos, hogy az Európai Unió ne kövesse el ugyanezt a hibát és következetesen álljon ki az emberi jogok, köztük a kisebbségek jogainak érvényesüléséért. Kérjük számon Oroszországon és Ukrajnán is ezeket a jogsértéseket, de saját tagállamaikban se hagyjuk szó nélkül.